Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Monsieur le Ministre, chers collègues, à l'occasion de cette dernière étape, je voudrais évidemment remercier Mme la commissaire Georgieva, qui nous a accompagnés au début du processus, tout comme le commissaire Oettinger, qui a facilité sa conclusion. Je tiens également à remercier la Présidence slovaque ainsi que la Présidence maltaise et les représentants des États membres, qui ont joué un rôle décisif dans cette entreprise, même si et je leur pardonne ils nous ont glissé une petite peau de banane à la fin du processus. Je voudrais aussi remercier mes collègues du Parlement, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui, en 2013, ont fait germer le projet de la révision, et ceux qui, avec la constance du jardinier, l'ont fait éclore.

Kölmel soit parti, car je voulais lui dire que je souhaite à mon tour que le Parlement fasse preuve de courage. Le courage, comme disait Jean Jaurès, c'est de chercher la vérité et de la dire. La vérité sur le budget de l'Union consiste à dire qu'il n'est pas en adéquation avec les priorités affichées. Dire la vérité, c'est déclarer que pour peser sur le monde, nous avons besoin d'une Europe puissante, c'est affirmer qu'avec un budget inférieur à 1 du PIB, le budget n'est encore qu'une goutte d'eau qui ne permet pas de peser de toute sa puissance.